L'Europa ha bisogno di promuovere, al di là delle sue paure e degli atteggiamenti di demagogia, una forte politica d'immigrazione. Una politica che sia capace di attrarre migranti qualificati dai paesi terzi, permettendo loro di acquisire competenze e conoscenze grazie ad un periodo di formazione qui in Europa. In questo modo si compiono due atti positivi uno per garantire all'Europa di essere competitiva nei prossimi anni a livello mondiale e l'altro per offrire a questi cittadini uno strumento efficace per potersi formare.